frú forseti við ræðum hér gengislánadóm hæstaréttar sem er áfellisdómur fyrir ríkisstjórnina og hagsmunagæslu hennar fyrir fjármálakerfið og stríð hennar gegn almenningi í landinu við munum öll eftir sumrinu tvö þúsund og níu þegar komu hér lög frá fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni um lög til bjargar heimilunum þar sem fyrsta atriðið sem átti að afskrifa voru afleiðuskuldir það var talið upp í frumvarpinu slík var framgangan í þeim málum afleiðuskuldir útrásarvíkinga voru efst á lista þeirra skulda sem skyldi afskrifa síðar það sumar kom icesave og stríð ríkisstjórnarinnar gegn almenningi var fram haldið í því í þrígang svo komu gengistryggðu lánin þar sem ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn tóku með mjög grófum hætti afgerandi stöðu gegn almenningi með setningu íþyngjandi afturvirkra laga fyrir afmarkaðan hóp fólks einu þingmennirnir á alþingi sem greiddu atkvæði gegn þeim lögum voru þingmenn hreyfingarinnar við skulum ekki gleyma því ekki heldur þeir þingmenn sem hafa verið hér á flótta með sína atkvæðagreiðslu frú forseti nú hefur dómur hæstaréttar fallið og sérhagsmunadaður samfylkingar og vinstri grænna við fjármálakerfið verið dæmt ólöglegt það eitt og sér ætti að vera næg ástæða til að krefjast afsagnar ríkisstjórnarinnar og nýrra kosninga sú stefna að deila og drottna og etja saman hópum landsmanna í þessu tilviki skuldurum með mismunandi tegundir lána er ekki bara siðlaus hún hefur núna verið dæmd lögbrot og brot á stjórnarskrá íslands eins og segir í dómsorði hæstaréttar frá í gær stefna ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans í skuldamálum heimilanna hefur beðið algert skipbrot nú er það skylda hennar og þingmannameirihlutans að setja nýja stefnu og taka af alvöru og sanngirni á skuldamálum heimilanna með almennum leiðréttingum á öllum fasteignaveðlánum þeirra hreyfingin hefur kynnt fyrir forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar áætlun um almenna leiðréttingu á verðtryggðum fasteignalánum með umtalsverðri niðurfærslu á verðtryggðum hluta þeirra án þess að komi til viðbótarútgjalda fyrir ríkissjóð og án þess að efnahagsreikningar lífeyrissjóða og fjármálafyrirtækja verði fyrir skerðingu þessum tillögum var alfarið hafnað án rökstuðnings að nokkru leyti í viðræðum sem áttu sér stað milli jóla og nýárs af hálfu hreyfingarinnar við hæstvirtan ráðherra jóhönnu sigurðardóttur og steingrím j sigfússon í framhaldinu höfum við í hreyfingunni því unnið þingsályktunartillögu um slíka almenna leiðréttingu og munum væntanlega óska meðflutningsmanna á hana úr öllum flokkum þegar í næstu viku við hvetjum alla þingmenn til þess að taka undir með okkur og skorum á ríkisstjórnina að bretta upp ermarnar og beita sér fyrir útfærslu málsins með tilheyrandi lagasetningu hið fyrsta tími óheilindaaðferða ríkisstjórnarinnar verður að enda hver man ekki eftir öllum hrakspám ríkisstjórnarinnar um fall fjármálakerfisins ef leiðrétta ætti lán heimilanna og hver er sagan í dag jú fjármálakerfið stendur bara einfaldlega mjög vel segir hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra og ræður alveg við þennan skell hver man ekki eftir hrakspám háttvirtur fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra árna páls árnasonar og hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra þegar þeir beittu óhefluðum hræðsluáróðri í öllum lagasetningum fyrir fjármálakerfið ætla þingmenn þessa meiri hluta virkilega að halda áfram stuðningi við þetta fólk og þennan málflutning sem hefur setið hér svo lengi og svo algerlega mistekist að gera upp hrunið hvert sem litið er vegferð óheilindaumræðu á alþingi þarf að enda og sá sjúki hálfsannleikur sem stjórnarliðar hafa haft í frammi í flestum málum frá upphafi kjörtímabilsins þarf að hætta það er hægt að leiðrétta skuldir heimilanna án þess að það lendi á skattgreiðendum hættið að halda öðru fram það er hægt að leiðrétta skuldir heimilanna án þess að það komi högg á lífeyri gamla fólksins og það er hægt að leiðrétta skuldir heimilanna án þess að fjármálafyrirtæki verði fyrir alvarlegu áfalli við munum kynna þá leið og ég